þetta frumvarp sem ég flyt hér er í raun tengt frumvarpi sem ég flutti hér fyrr á þinginu um meðferð sakamála því það var ákveðið við endurskoðun á lögunum um meðferð opinberra mála að taka kaflann um nálgunarbann út úr þeim lagatexta og setja hann fram með þessum hætti sem gert er hér í þessu frumvarpi ég veit að háttvirta

það hvernig að þessum málum hefur verið staðið af réttarfarsnefnd skýringin á því að nefndin og ráðuneytið ákváðu að fara þessa leið er sú að nálgunarbann er ekki ráðstöfun sem gripið er til í þágu rannsóknar eða meðferðar á sakamáli heldur er um að ræða forvörn sem er ekki síst ætlað að koma í veg fyrir að afbrot verði framið af þeirri ástæðu þykir rétt að kveða á um þetta úrræði í sérlögum ákvæði frumvarpsins eru í flestum atriðum samhljóða gildandi reglum um nálgunarbann veigamestu breytingarnar sem hér eru lagðar til koma fram í reglum fyrstu málsgrein annarrar greinar um aðdraganda kröfu lögreglu um slíkt bann og heimildir þess sem leita til hennar í þessu skyni til stjórnsýslukæru ef lögreglu þykir ekki efni til að bera kröfuna fram fram hefur komið sú gagnrýni að ákvæðið í núverandi mynd sé of þungt í vöfum og til þess fallið að letja brotaþola að fara fram á nálgunarbann auk þess sem tillögur frumvarpsins gangi ekki nógu langt það fari betur á því að ákærandi taki ákvörðun um nálgunarbann en ekki dómari að beiðni lögreglunnar eins og í núgildandi lögum segir og gert er ráð fyrir í frumvarpinu en dómari geti síðan endurskoðað þá ákvörðun með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð opinberra mála og almennum hegningarlögum voru sérstök ákvæði um nálgunarbann fyrst færð í lög samanber lög númer níutíu og fjögur árið tvö þúsund í athugasemdum með frumvarpinu þá kom fram að þegar haft er í huga þvingunareðli nálgunarbanns og þær hömlur sem felast í slíku banni þyki rétt vegna réttaröryggis að fela dómstólum að taka ákvörðun um hvort úrræðinu verði beitt málsmeðferð fyrir

virðulegi forseti ég treysti því að allsherjarnefnd háttvirtur muni skoða þau álitaefni sem ég hef nefnt sérstaklega við meðferð frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að